În contextul multiplelor îngrijorări actuale legate de evoluția gripei, a rujeolei, mai nou a coronavirusului și a rezistenței microbiene, precum și dată fiind necesitatea creșterii încrederii în soluțiile de imunizare, vă solicit astăzi, onorată Comisie, finanțarea prioritară a acestui obiectiv strategic. Soluția mea legislativă a fost adoptată de Parlamentul României ce i drept, după ce am depus o de șapte ori acolo dar, pentru a fi cu adevărat eficientă, acest obiectiv trebuie să intre într un plan integrat la nivel european și poate deveni un obiectiv strategic pentru Uniunea Europeană.

Putem asigura produse unice care cresc imunitatea, precum Qantas Timus și Polidinul, și, mai mult decât atât, în situații de criză cum este coronavirusul acum, se poate pune diagnostic precoce și rapid și preveni epidemiile. Cred că acest standard european de calitate în sănătate pe care l am propus...